Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je ne néglige pas, comme tous les collègues ici, la méthode du choix du futur directeur général du Fonds monétaire international, mais ce qui importe le plus aux peuples est de savoir quel rôle nouveau compte jouer cette institution internationale pour aider à sortir des graves crises économiques, financières, budgétaires et monétaires actuelles. Le Fonds monétaire international a besoin d'être considérablement démocratisé et mis au service du développement humain, de l'éducation et de l'emploi.

Le Fonds monétaire international devrait être un outil contre la spéculation qui étouffe aujourd'hui les peuples, un outil efficace pour la stabilité des marchés agricoles et de toutes les matières premières, pour s'attaquer aux paradis fiscaux dont on nous parle souvent. Au lieu de la guerre monétaire, cette institution devrait porter un nouveau et grand projet celui d'une monnaie commune mondiale pour la coopération au lieu de la guerre économique et de la concurrence.